Wir haben damals schon überlegt Was kann man tun, um in solchen Fällen besser eingreifen zu können, und wie kann man auch Prävention betreiben? Wir kamen damals schon auf die EMSA. Ich möchte deswegen auch dem Kollegen Fleckenstein herzlich danken.

Natürlich braucht sie dafür Geld. Aber darum war unser Vorgehen ja auch richtig Bei der Haushaltsbesprechung wollte die Kommission die Mittel für die Agenturen zurückfahren.

Gerade bei der EMSA wussten wir schon, es soll noch eine weitere Aufgabe dazukommen.